Chacun doit, en effet, pouvoir vivre selon ses aspirations et ses orientations personnelles. La montée de l'intolérance, notée d'ailleurs par de nombreux observateurs internationaux, est particulièrement préoccupante.

La séance de torture d'Aceh doit l'inciter à surveiller particulièrement ce qui se passe dans ses provinces. Et puis, en Indonésie comme ailleurs, nous ne pouvons accepter que la liberté d'expression soit bafouée et que des journalistes soient emprisonnés. L'Union européenne doit peser sur l'Indonésie pour que ce pays revienne à la raison.